Mire, señora Mogherini, la última vez que intervine en esta Cámara sobre la situación de Venezuela abogué por una ley de amnistía y, después, por el diálogo y la reconciliación entre una oposición que ganó la Asamblea de forma rotunda y una Presidencia de la República que se atrinchera en Miraflores. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues que, frente a la llamada al diálogo, el régimen bolivariano envía matones a golpear al Secretario General de la MUD, el señor Torrealba, a puñetazos y de forma cobarde que los presos políticos siguen en las mazmorras y se abren nuevas causas contra ellos y contra los estudiantes, a los que se quiere criminalizar que la ley de amnistía es rechazada por un Poder Judicial que carece de toda independencia y ecuanimidad y que el pueblo venezolano ve aumentar sus calamidades y que sus carencias bordean una situación de emergencia humanitaria. Y ante esta situación, ¿qué hacer? La oposición ha iniciado una recogida de firmas para un proceso de referéndum revocatorio con el que apartar al Presidente Maduro de la presidencia.

A todo esto, a las reclamaciones de libertad para los presos políticos, a las exigencias de democracia, el Presidente Maduro lo llamará injerencismo, nos negará legitimidad y volverá a insultar al Presidente del Gobierno de España, con el aplauso comunista y el silencio cómplice de sus socios podemitas. Pero no es así Venezuela tiene todo nuestro respeto a su soberanía y el pueblo venezolano, nuestro afecto, lo que no es incompatible con que alcemos la voz en defensa de las libertades y los derechos humanos que son pisoteados impunemente. Hoy repito que este Parlamento ni puede ni debe callar ante una situación límite con rasgos totalitarios de comportamiento. Hoy Venezuela merece además las críticas políticas a un régimen que no podemos avalar porque necesita nuestra ayuda.